Hvala lepa, podpredsednica za besedo. Lep pozdrav kolegice, kolegi, gospa ministrica. Jaz ne bi, ponavljala vsega tega, kar je bilo povedanega že okrog Kazenskega zakonika, dosti je bilo povedanega. Strinjam se z vsem tem. Ni opravičila, grozna dejanja in vse tisto, kar je bilo povedano. Bi pa želela ob tej razpravi opozoriti še na nekaj, in sicer na preventivo, ki se mi pa zdi v tej zadevi ključna. Zakaj? Bom tudi razložila. Sama sem tudi inštruktorica CAP- programa, to je Child Abuse Prevention, če še niste slišali zanj. Bom razložila, zakaj gre. To je program za preventivo nasilja in zlorabe otrok, primarno preventivni program, ki nudi pozitiven način za obravnavo resne in zahtevne teme, to je nasilje in spolna zloraba otrok. Otrokom se na ta način na pozitiven in seveda njihovi starosti primeren način spregovori in tudi zaigra o situacijah nasilja, zlorabah in se jih okrepi, da bi se znali nanje ustrezno odzvati in tudi zaščititi. zelo zelo pomembno se mi zdi, in bilo bi fajn, če bi to slišati tudi na šolskem ministrstvu, da bi tak preventivni program izvajali v vseh vrtcih in v vseh osnovnih šolah in s temi veščinami okrepili čim več otrok, kar bi seveda pomembno prispevalo k temu, da bi se otroci znali zaščititi. Kaj smo pravzaprav v tem programu, jaz, ko sem bila študentka, sem se izobrazila in takrat tudi ta program izvajala. Zdaj ga seveda nekaj časa že več ne. Kaj smo pravzaprav, na ta način otroke učili? Otroci se na ta način naučijo, prvič, o pravicah vseh otrok, da so varni, močni in svobodni. To se mi zdijo, tako zelo pomembne tri ključne zadeve. Se pravi, da so otroci varni, močni in svobodni. Potem drugič, kako otroci prepoznajo potencialno nevarna situacije nasilja in zlorab, to smo jih učili. Tretjič, kako se nanje samozavestno odzovejo. Četrtič, kako pomembna je pomoč vrstnikov in staršev. In pa petič, kako pomembno je povedati o izkušnji z nasiljem ali tudi o svoji stiski, odrasli zaupni osebi. Ni rečeno, da so to starši. Dostikrat se tudi zgodi, da otroci svoje izkušnje povedo v šoli, kakšni učiteljici ali komu drugemu. To vam lahko povem tudi svoj primer, ko sem še bila profesorica na gimnaziji. Prvo šolsko uro sem jaz po navadi, dijake spraševala, kaj od mene pričakujejo, in so mi to napisali na listek, anonimno, seveda, in med vsemi tistimi listki, kaj oni od mene pričakujejo, je bil tudi listek, na katerem je pisalo: "Gospa profesorica, bila sem posiljena. Prosim, pomagajte mi!" In takrat, verjemite, da sem malce globoko dihala. Ampak ker sem imela na srečo znanje, ki sem ga pridobila v vseh teh svojih letih izobraževanj kot študentka, sem seveda tudi ustrezno odreagirala. S to punco sva še danes na občasno tudi v zvezi in sem vesela, da sem se takrat odzvala tako, kot, sem prepričana, da se mora odzvati vsak pedagoški delavec. Zdaj, mogoče še samo nekaj o tem preventivnem programu, ker se mi res zdi pomemben. Otroci se v tem programu učijo o treh situacijah, ki bi se jim eventualno lahko zgodile. Prva je, nasilje med vrstniki, tega je seveda ogromno v naših šolah, in, se mi zdi pomembno, da tudi o tem govorimo jasno in glasno, da ga je treba preprečevati in otroke učiti, kako se zaščititi. Potem drugič, učimo jih o situacijah, ki bi se jim lahko zgodile, to je, da bi jih s strani nekega neznanca, da bi jih recimo neki neznanec ugrabil, kako morajo reagirati. In pa tretji primer, ki je najhujši in ga tudi tisti, ki smo to izvajali, vedno s težavo izvedemo, in sicer s primerom, ko je otrok lahko žrtev spolne zlorabe s strani odraslega, ki ga pozna. In ta situacija je bila zame, ko sem to igrala, zelo težka, moram priznati. Ob tem se uporabljajo lutke, igre vlog, fotografije in seveda tudi skupinske diskusije. In otroke smo spodbujali k temu, da so čim bolj aktivno tudi sodelovali. Zdaj, ena situacija, ki še jo bom povedala, pa ne bom povedala, kje, na kateri šoli se je zgodila. nekako v šoli je bilo tako sprejemljivo, no, bom rekla, s strani vodstva in učiteljev, da otrok prihaja v šolo in ima okrog zapestij odtise verig. In ko sem jaz skočila v luft, so mi rekli, saj veste, oni tako pijejo v tej družini fejst. Potem se je seveda odreagiralo pravilno, ker jaz mislim, da je vsaka institucija, tudi šola, dolžna odreagirati, kadar zazna znake nasilja. Marsikaj bi še lahko povedala, pa ne bom, ker temu ni namenjena ta razprava. Torej, če uspemo nasilje, kakršnokoli, dovolj zgodaj prepoznati in ustaviti, ga preprečiti ali celo zmanjšati, lahko žrtvam pomagamo dosti bolj, kot se pravzaprav v tem trenutku zavedamo. Zato pozdravljam to, to spremembo zakonodaje in si želim, da čim prej pripravimo še verjetno kake sistemske ukrepe, ki jih bo potrebno v tej, pozitivni smeri čim prej urediti. Hvala lepa.